Daarom blijven we aandringen op een onderhandelde oplossing. Ja, wij denken dat er Palestijnse eenheid moet komen en dat verzoening nodig is. En ja, wij vinden dat Israël moet stoppen illegale nederzettingen te bouwen. En ja, wij vinden dat de Palestijnse antiterroristische eenheden nog beter kunnen presteren en dat de veiligheidssamenwerking met Israël belangrijk is. Beide partijen zeggen dat ze een tweestatenoplossing willen. Wij moeten als Europa onder uw deskundige leiding verder blijven ijveren voor die oplossing. We moeten ons blijven inzetten.

Daarom doe ik op u een beroep. Zou ik u mogen vragen om toch aan te dringen en uw bezorgdheid te uiten bij Israël over de goedkeuring van die ngo wet.